Pani Przewodnicząca! Projekt przedstawiony przez Komisję Europejską jest w oczywisty sposób pisany pod dyktando polityki klimatycznej bez uwzględnienia konsekwencji natury społecznej, a w szczególności energetycznej, w takich krajach jak Niemcy, Hiszpania czy Polska. Musimy pamiętać, że światowy rynek węgla zmienia się na naszych oczach.

Odchodzenie od węgla w takich sytuacjach może być związane tylko z jedną alternatywą jeszcze większym uzależnieniem od gazu, który jest importowany tylko z jednego kierunku.

a także kompromisu, który sugeruje, aby rozporządzenie mogło obowiązywać do roku 2030. Wydaje się, że pierwotne projekty Komisji Europejskiej były znacznie bliżej tego właśnie stanowiska. Dopiero na ostatnim etapie Komisja Europejska zdecydowała się zaproponować ten mało realistyczny termin rok